No es un acuerdo comercial lo que se está planteando aquí, sino ayudar al desarrollo estratégico de Pakistán. La Comisión, con el mandato del Consejo, ha realizado una liberalización de 75 productos durante tres años. Es indudable que las exportaciones que realice Pakistán tendrán diferentes impactos en los diversos países de la Unión Europea, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada país.

La Comisión mantiene que no puede modificar las listas de productos que entrarán en colisión con la producción textil.

La Comunidad Valenciana representa el 18 de la producción textil española, y el 17 del empleo textil está en la Comunidad Valenciana. El mercado para el sector textil valenciano es Europa y, dentro de Europa, Francia, Italia y Alemania.